Tudjuk, hogy az előttünk álló időszakban mindinkább éreztetni fogja hatását a gazdasági, pénzügyi válság szociális dimenziója. Egyre többen gondoljuk úgy, hogy az európai válságkezelés során az államadósságok leszorítása és a költségvetési hiánycélok teljesítése mellett túl kevés figyelmet fordítottunk a válság szociális következményeire. Az elmúlt években a gazdasági kérdések minden más szempontot felülírtak, a polgárok pedig joggal érzik úgy, hogy nem születtek válaszok a növekvő munkanélküliségre, az oktatási rendszerek problémáira vagy a szegénység jelenségére. A tagállamok kormányai pontosan ismerik, hogy milyen következményekkel jár, ha figyelmen kívül hagynak bizonyos társadalmi igényeket. Itt az ideje, hogy az európai politika szintjén is kiemelt figyelmet kapjanak a szociális kérdések. Ez pedig közös erőfeszítést igényel a Tanács, a Bizottság és a Parlament részéről. Nem engedhetjük, hogy az európai országok feláldozzák a válságkezelés oltárán fejlett szociális rendszereiket.